Kulcsfontosságú volt, hogy a májusi szerbiai országgyűlési választások előtt az Európai Tanács megadta a tagjelölt státuszt Szerbiának. A Közösség elismerte az erőfeszítéseket, amelyeket Szerbia a koppenhágai kritériumok teljesítése terén tett. Az egész Balkán stabilitása szempontjából nagy jelentősége van, meghatározó szerepe van Szerbia integrációs előrehaladásának. Nagyon fontos az a kisebbségvédelmi rendszer, amely Szerbiában kialakult. Számos európai uniós tagállam büszke lehetne arra a kisebbségvédelmi rendszerre, amit Szerbia kialakított, ugyanakkor szerb barátaink figyelmét felhívnám arra, hogy ehhez megfelelő pénzügyi forrásokra is szükség van. Ami pedig Koszovót illeti, nagyon kérem a Bizottságot és a Tanácsot, ne állítsa teljesíthetetlen követelmények elé Szerbiát. Ahhoz, hogy előrehaladás legyen Szerbia és Koszovó viszonyában, mind a két félnek megfelelő engedményeket kell tennie, nem csak Szerbiának, hanem a koszovói albánoknak egyaránt.